Allerdings zeichnet sich die Arbeit der Bank nach wie vor durch die Intransparenz der großen Zahlen aus. Für mich stellen sich viele Fragen Die EIB Programme zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit sind eine wichtige Sache. Aber was hat die EIB tatsächlich gemacht und was hat sie erreicht in Sachen Wachstum und Beschäftigung? Ich erinnere daran, dass die Kommission uns nichts sagen kann, weil es angeblich keine statistischen Daten dazu gibt, wie also kann es die EIB? Wie wäre es, wenn statt einer Hochglanzbroschüre einmal eine Publikation über den Mehrwert der EIB Kredite käme? Und bitte erklären Sie uns dann auch, warum die Programmländer, also die Hauptkrisenländer und unsere Hauptsorgenkinder, nur 5 aller EIB Investitionen ausmachen? Wird etwa dem gegeben, der schon hat? Der zweite Punkt ist die Frage der Kapitalerhöhung der EIB. Wir fragen uns, wie die Bank in einem wirtschaftlich schwieriger gewordenen Umfeld ihr Qualitätsportfolio erhalten kann. Und dann wäre es interessant, einmal zu erfahren, wie hoch der Prozentsatz der Kredite ist, die die EIB vereinbart hat, aber dann nicht ausgezahlt hat. Die dritte Frage, die ich mir stelle, ist, wie viele Kredite die EIB tatsächlich an KMU vergeben hat, die von ihrer Hausbank kein Geld mehr erhalten. Das sind ja die Unternehmen, die die Kredite ganz dringend brauchen.

Es wäre auch wichtig zu erfahren, wie viele Kredite der EIB eigentlich an Banken selbst gegangen sind. Zum vierten Punkt Für die Arbeit in den Drittstaaten darf ich darauf hinweisen, dass wir mit der Gründung des Auswärtigen Dienstes sehr gut Bescheid wissen über das Mittelmanagement und die Kosten. Da bleibt die EIB inzwischen weit zurück, was die Managementleistung pro Mitarbeiter und Informationen über die Kosten der EIB Infrastruktur betrifft. Ja, das interessiert uns wirklich.